forseti ég kem í stólinn fyrir hönd fyrsta flutningsmanns eða í fjarveru fyrsta flutningsmanns sem er upptekinn af fjölskylduástæðum og getur ekki verið hér að mæla fyrir þessu frumvarpi en ég vil þakka henni fyrir forustu í þessu efni og vona að hún þurfi ekki að fyrirverða sig fyrir mitt mál frumvarpið er sem sé til breytingar á villidýralögunum sem svo eru stundum kölluð og því er ætlað að gera einkum þrennt því er í fyrsta lagi ætlað að setja seli inn í lögin selategundir okkar á íslandi inn í lögin því er í öðru lagi ætlað að leyfa selveiðar vegna þess að lögin eru með þeim hætti að öll dýr sem þau eiga við um eru friðuð nema með þeim sérstök undantekningum sem nefnd eru í lögunum og því er í þriðja lagi ætlað að skapa en það er í raun og veru ekki nýjung í íslenskum lögum því samkvæmt lögum og tilskipunum eins og það hét um veiðar á íslandi frá árinu átján hundruð fjörutíu og níu þá eru ákveðin griðasvæði til sem ég er voðahræddur um að við virðum ekki samkvæmt þessum gömlu

gaf út tilskipun nokkrum árum fyrr m stofnun alþingis í reykjavík í greinargerð

eru jónsbókarákvæði frá þrettándu öld ásamt tilskipun konungs um veiðar á íslandi frá tuttugasta júní átján hundruð fjörutíu og níu sem ég minntist á áðan þá er ákvæði um seli að í þágu atvinnuveganna ber hafrannsóknastofnuninni að afla alhliða þekkingar um hafið og lífríki þess og meta nýtingarmöguleika á auðlindum hafsins í lögum um náttúrufræðistofnun íslands og náttúrustofur er kveðið á um skyldu stofnunarinnar til vinna að rannsóknum á villtum stofnum spendýra enda er viðfangsefni náttúrufræðistofnunar náttúra íslands gervöll hvernig sem henni er svo skipað í einstaka lagabálka heildarlög sem fjalla um vernd og veiðar eru ekki til fyrir seli og fyrir löngu orðið tímabært að setja slík lög enda eiga meginreglur umhverfisréttar og velferðar dýra að gilda um seli líkt og önnur spendýr það er auðvitað undarlegt í lögbók okkar að villt dýr skuli teljast öll þau dýr sem villt eru á landi en þegar kemur að sjónum og dýrum sem þar lifa spendýrum í þessu tilviki þá gilda allt aðrar reglur og þetta á auðvitað alveg sérstaklega illa við um seli áður hefur verið reynt að færa lög um seli og selveiðar til nútímans en án árangurs frumvarp um selveiðar var lagt fram á alþingi nítján hundruð áttatíu og þrjú til nítján hundruð áttatíu og fjögur en dagaði uppi og í frumvarpi til gildandi villidýralaga var gert ráð fyrir að lögin næðu til sela laganna frá nítján hundruð níutíu og fjögur selaákvæðin í frumvarpinu voru hins vegar felld brott á síðustu stundu skömmu áður en alþingi samþykkti lögin vorið nítján hundruð níutíu og fjögur fram kom í ræðu umhverfisráðherra sem var össur skarphéðinsson sem nú er hæstvirtur utanríkisráðherra við góðan orðstír en í ræðu hans við við aðra umræðu að greiða ætti úr málinu sumarið eftir en það var ekki gert full ástæða er til að flokka sel með öðrum villtum dýrum og láta hann njóta þeirrar verndar sem villidýralögin veita meðal annars hvað varðar veiðar og miðar þetta frumvarp að því í frumvarpinu er lagt til að selveiðar verði heimilar áfram enda aldagömul hefð öfugt við til dæmis hvalveiðar sem ekki var byrjað að stunda hér fyrr en í kringum aldamótin nítján hundruð og selur hefur verið hluti af mikilvægum hlunnindum ýmissa bænda hvergi mun selveiði þó stunduð sem sjálfstæð atvinnugrein og viðskipti með selaafurðir eru hverfandi í frumvarpinu er lagt til að ráðherra geti mælt fyrir um sérstök griðasvæði sela í samráði við náttúrufræðistofnun bændasamtök íslands og landeigendur slík griðasvæði þarf að velja þannig að þau stuðli sem best að viðgangi selastofna en gæta um leið að hæfilegri fjarlægð frá veiðiám og fiskimiðum sem viðkvæmust eru gagnvart ágangi selsins í þessu sambandi þarf einnig að taka tillit til hagsmuna sem tengjast ferðaþjónustu samanber velheppnað selasetur við húnaflóa slík griðasvæði þykja sjálfsögð í grannlöndum okkar tryggja dýrinu frið frá veiðum og geta jafnframt skapað kjörinn vettvang til selaskoðunar þar sem aðstæður henta samkvæmt gildandi lögum má enginn skjóta landsel eða útsel á fjörðum eða víkum þar sem eru látur eða lagnir nær en níu hundruð m fiskistofu er þó heimilt að ósk veiðifélags að ófriða látur að fenginni umsögn náttúrufræðistofnunar og veiðimálastofnunar en aldrei hefur reynt á það ákvæði landselur og útselur njóta því í raun griðasvæða núna samkvæmt lögum þótt þau hafi verið nánast óvirk vöðusel og annan farsel en með því orði er átt við þá seli sem ekki lifa hér að staðaldri samanber orðið farfuglar má hver maður hins vegar skjóta eða veiða utan netlaga samkvæmt núgildandi lögum nema hvað takmarkanir gilda í grennd við selalátur og eggver með þessu frumvarpi yrðu slíkar veiðar óheimilar enda hafa þær ekki verið stundaðar hér síðustu áratugi og væru því engir hagsmunir skertir með samþykkt þessara laga í því tillit margt fleira væri hægt að segja um sel í þessari ræðu og selveiðar þetta er sannarlega íslensk hefð eins og áður er sagt frá upphafi vega og selurinn er auðvitað eitt af helstu sambýlisdýrum okkar á íslandi og við ísland sem sem ég ætla ekki að leyfa mér að rekja í þetta sinn og geymi þar til síðar ég nefni þá að lokum að sömu flutningsmenn og hér er um að ræða nefnilega háttvirtur þingmaður birgitta jónsdóttir árni þór sigurðsson og sjálfur ég flytjum tvö önnur frumvarp af svipuðu tagi þau eru um hvali þetta eru eins konar náttúruvillidýraþrenna ekki frumvarp heldur þingmál vildi ég sagt hafa því þetta eru þingsályktunartillögu þar er annars vegar um að ræða þingsályktunartillögur um endurskoðun hvalamála í löggjöf okkar og pólitískri stefnu í samræmi við stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar og hins vegar þingsályktunartillaga um griðasvæði fyrir hvali í framhaldi af ályktun frá samtökum hvalaskoðunarfyrirtækja og annarri ályktun frá samtökum ferðaþjónustunnar ég vonast til að þessi þingmál komist að þó síðar verði allt eru þetta sjávarspendýr og öll miða þessi þingmál að því að bæta hlut þeirra að samræma með einhverjum hætti lagalega stöðu villtra dýra á landi og villtra dýra í sjó að lokum forseti legg ég til að málið gangi til annarrar umræðu og hinnar háu umhverfis og samgöngunefndar